Na sliki je ženska, ki ima spete črne lase, ima, namazane oči, obrvi, ustnice, lička, ima rjave oči, nosi uhane, se smeji in ima lepe bele zobe. Na sliki je ženska, ki ima dolge skodrane rjave lase, ima pretirano manj mejkapa kot prejšnja ženska, tudi ta ima rjave oči, malo širši nos, malo bolj svetlo šminko in pa isto bele zobe kakor zadnja. Na sliki je ženska srednjega, srednje starosti, ima kratke lase, ozke obrvi, rjave oči, nosi uhane in verižico, ima bele zobe, rjave oči, temnopolta. Na sliki je moški, ki ima za moškega dolge lase, ima rjave oči, izgleda zelo ostro, ima, brado, zelo kratko, Na sliki je moški, ki ima okrogel obraz, kratke lase, nosi očala, ima rjave oči, se smeje, ima bele zobe, širši nos in krajšo brado. Na sliki je moški srednjih let, ima kratke lase, pobarvane na blond, ima goste rjave obrvi, ima rjave oči, je zelo rdeč v obraz, ker ima mikrofon v roki in poje. Na sliki je oseba, mlajših let, ima, frizuro po stilu Justina Bieberja, ima goste obrvi, modre oči, malo širši nos, se smeje, ima bele zobe, in pa brez dlake na bradi. Na sliki je starejši moški, ki ima, redkejše lase, ima redke temne obrvi, svetlomodre oči ima, nagubano čelo ima, , ima ima brado daljšo, ki je siva, in ima izgled začuden. Na sliki je moški srednjih let, ima črne lase, ob strani ima sive lase, ima goste obrvi, rjave oči, se smeji in je pobrit. Na sliki je mlajši moški, s kratkimi lasmi, navihan obraz, prikrit nasmešek, ima rjave oči, goste obrvi in je pobrit.